Osobně mě ty odpovědi úplně neuspokojily, byly hodně obecné. Já se domnívám, že pokud zde v médiích zazněly některé výroky nebo úniky informací z Frontexu, pak by Komise toto měla více prověřit a více se zabývat tím, nakolik tedy se jedná o relevantní informace této agentury nebo jsou to pouze nějaké vytržené teze z kontextu a jsou v zásadě

Já jsem příznivcem neziskového sektoru, považuji jejich činnost za důležitou. Na druhou stranu, kdyby zde bylo podezření, že některé neziskovky, ať už třeba nevědomě, pomáhají pašerákům, tak je to velmi závažná informace a nemělo by skončit pouze u takovéhoto obecného prohlášení. Takže moc prosím, bylo by dobré se tímto více zabývat, vyslechnout zástupce Frontexu a případně o tom informovat Parlament v nějaké podrobnější podobě. Já jsem přesvědčen, že tyto problémy, které jsou zde popisovány a také jsou popisovány v médiích, jsou dané tím, že se nám stále nedaří to, o čem často hovoříme, vytvořit na území severní Afriky nějaké utečenecké tábory, kde by tito lidé mohli být dočasně shromažďováni a odkud by mohlo být

Dokud se toto nepodaří, pak hrozí, že do budoucna počet uprchlíků z Afriky bude narůstat a hrozí také to, že tragédie na moři, bohužel, výrazně klesat nebudou. Takže, podle mého názoru, ta dnešní debata je pouze útržkem celého problému a měla by se více Evropská komise zaměřit na to, zda je možné v budoucnosti na území Afriky vytvořit tábory, kam by potencionální žadatelé o azyl byli umístěni a odtud by pak o azyl žádali.